Señora Presidenta, para mi grupo, el espectáculo que está dando el Parlamento Europeo en relación con la Guardia Europea de Fronteras y Costas es un espectáculo totalmente antidemocrático. Se ha creado un proceso absolutamente ad hoc con un procedimiento superacelerado para esta ocasión, que impide analizar con un mínimo de seriedad las consecuencias del nuevo modelo de control de fronteras en el medio y largo plazo. Porque aquí no estamos hablando simplemente de cooperación entre agencias, sino que es una propuesta para poner los recursos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y de la Agencia Europea de Control de Pesca al servicio de las tareas de vigilancia y control de fronteras, en el marco de la política represiva que están impulsando conjuntamente la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros. Nos habría gustado que se aceptasen enmiendas en relación con la salvaguarda de los derechos humanos o la puesta en marcha de mecanismos de control democrático, pero no ha sido así y nos gustaría que mañana se votase en contra de este informe.